forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur flutningsmaður auk mín er háttvirtur þingmaður grétar mar

sem af einhverjum ástæðum lendir í því að kjarasamningar dragast á langinn frumvarpið gengur út á að breyta lögum númer áttatíu nítján hundruð þrjátíu og átta um stéttarfélög og vinnudeilur með síðari breytingum efni þess tekur til þess að ef kjarasamningar eru lausir í sex mánuði eða þegar samið verður fari svo að það verði gert á næstu tveimur mánuðum fyrir hverja tvo mánuði sem samningsgerð dregst til viðbótar til dæmis í átta mánuði bætist einn mánuður við aftur fyrir í gildistöku upphafsákvæðis og færist þá í fjóra mánuði í staðinn fyrir þrjá þar af leiðandi bætist annar mánuður við þegar samningar hafa verið lausir í tíu mánuði sjötti mánuðurinn bætist svo við þegar samningar hafa verið lausir í tólf mánuði eða lengur er þá orðið lögbundið að umsamdar breytingar í kjarasamningi og gengur út á að bæta réttarstöðu launþega að þessu leyti en vissulega hefur borið á því hafi dregist mjög á langinn ég bendi á að í frumvarpinu er tafla á blaðsíðu þrjú sem sýnir dæmi um hvernig kjarasamningar geta dregist hjá ákveðnum stéttum en hún er miðuð við kjarasamninga sjómanna á fiskiskipum og nær yfir tímabilið frá sést hvenær kjarasamningar falla úr gildi og hversu langt samningslaust tímabil fylgir á eftir í töflunni sem sett er upp í dögum í þriðja tilfelli tíu mánuðir í fjórða tilfelli ellefu mánuðir í fimmta tilfelli tólf mánuðir og í sjötta tilfelli fimmtán mánuðir í sjöunda tilfelli eru liðnir þrettán mánuðir án kjarasamnings og í lagaákvæðið sem lagt er til að bætt sé inn í lögin um stéttarfélög og bil tíu mánuði dæmið er tekið úr kjarasamningum samtaka fiskimanna stundum er sagt að oft séu hörð átök í kjaradeilum fiskimanna og að þau hafi leitt til verkfalla vissulega er rétt að oft hafi sem enginn kjarasamningur var í gildi voru heldur engar kjarabætur innleiddar í kjarasamningnum þótt aðrar stéttir hafi notið kjarabóta á þessum árum samtökin sem átt hafa aðild að kjarasamningi orðið að horfa til þess að félagar í þeirra stéttarfélögum hafa ekki notið sambærilegra hækkana og aðrir stéttir í tæplega sjö ár á nítján ára samningstímabili það er alllangur tími hæstvirtur forseti ef af lagabreytingu verður geta lögin þrýst á gerð kjarasamninga og orðið til þess að vinnuveitendur sjái sér ekki mikinn hag í að draga gerð kjarasamninga á langinn enda kemur upphafshækkunarákvæðið þá sjálfkrafa benda megi á að vinnuveitendur þar á meðal ríkið hafi stundum dregið gerð kjarasamninga

eindregið til að málið verði skoðað vandlega í háttvirtri nefnd hér er um réttarbót til launþega að ræða réttarbót sem þó er þannig að hún gildir ekki frá upphafsdegi þess að stéttarfélaga að reyna að koma á samningi sem allra fyrst réttarbótin lagar ekki stöðuna fyrr en menn eru búnir að vera samningslausir í sex mánuði og hafa þá þegar farið á mis við verulegar kjarabætur að draga kjarasamningagerð eftir sem áður brennur bæði á launþegum og atvinnurekendum að gera kjarasamning en smátt og smátt snýst réttarstaðan við frá sex mánuðum upp í heilt ár launþegum í hag hafi þeir ekki enn náð samningum í fyrri umræðum hefur stundum verið bent á að beita verkfallsvopninu sé ekki ástæða til að refsa mönnum fyrir að gera það þegar kjarasamningar og eins líklegt að ferlið verði erfitt og langsótt við vitum vel að verkalýðshreyfingin ætlar sér að ná fram ákveðnum lagfæringum fyrir umbjóðendur sína og er ekki vanþörf á lagfæringarnar ná til annars en kaupgreiðslnanna einna þær ná til skattkerfisins tryggingakerfisins og svo framvegis þannig að engin vissa er fyrir því að kjarasamningar gangi fljótt fyrir sig fyrirkomulag undanfarinna ára getur kannski flýtt samningagerðinni það er ákvæðið sem kom inn í lög um stéttarfélög og vinnudeilur á sínum tíma það fjallar um gerð svokallaðra viðræðuáætlana þar sem samningsaðilunum er falið hér er eftir miklu að slægjast varðandi réttarbót launþega og þegar málið hefur farið til umsagnaraðila hafa stéttarsamtökin yfirleitt mælt með að ákvæðið fari inn í lög sérstaklega stéttarsamtök fiskimanna og fleiri ef ég man rétt hafa samtök atvinnurekenda lagst gegn því að slíkt ákvæði komi inn í lög um stéttarfélög og vinnudeilur það þarf ekki að koma á óvart því að þegar ákvæðið verður virkt bætir það réttarstöðu launþeganna og síðan ef samningur er laus í eitt ár er orðið lögbundið að fiskimenn þegar kjarasamningar þeirra falla úr gildi við vitum jú að margir hverjir verða sjálfkrafa fyrir allt að þrjátíu prósent kjaraskerðingu vegna niðurskurðar þorskaflans sérstaklega þeir sem stunda botnfiskveiðarnar það verður því ekki létt verk að ná samningum á þeim vettvangi ef menn vilja reyna að verja kjör sín ekki er greiðara að útgerðinni að sækja það takist sem fyrst að gera nýja kjarasamninga á vinnumarkaði